Prin voința cetățenilor moldoveni s a produs o schimbare radicală la Chișinău cu un guvern proeuropean care dorește, sincer, să se angajeze pentru un proiect autentic pentru Republica Moldova, un proiect european. Astăzi, Moldova se confruntă cu grave probleme economice și sociale, iar Uniunea Europeană trebuie să arate că acest cuvânt simbolic solidaritate este bun nu doar în campaniile electorale. Trebuie să arătăm că noi, Uniunea Europeană, putem fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor acestei țări. În fața dezastrului lăsat de regimul Voronin, în fața efectelor crizei economice, în fața iernii, da, a iernii, Republica Moldova are nevoie de ajutor acum și nu trebuie să uităm, vorbim de FMI, multe state membre ale Uniunii Europene sunt actori majori în cadrul Fondului Monetar Internațional și decizia trebuie să fie luată acum.